Pani Przewodnicząca! Stawiamy na wzmocnienie filaru obronnego Unii Europejskiej w ramach systemu Sojuszu Północnoatlantyckiego, co warto podkreślić. A przemysł obronny to nie tylko klucz do bezpieczeństwa, ale także rozwój przemysłu w całej Unii Europejskiej. Jako przewodniczący Komisji Przemysłu, Badań i Energii bardzo się cieszę, że rozwijamy zdolności obronne, ale przede wszystkim własny, silny i konkurencyjny przemysł. O co chodzi w tym funduszu? O trzy rzeczy, moim zdaniem najszerszy z możliwych udział wszystkich europejskich firm, duże środki na badania nad obronnością i zachętę dla państw członkowskich do wspólnego rozwijania zakupów, innowacji technologicznych, przemysłu. Takie były między innymi wnioski z konferencji o przyszłości przemysłu zbrojeniowego w Siemianowicach Śląskich, u mnie, w moim regionie, i udało się to dzisiaj osiągnąć dzisiaj, dzięki takiej decyzji dotyczącej Europejskiego Funduszu Obronnego. Już niedługo Europa korzystać będzie z najbardziej nowoczesnych rozwiązań zaprojektowanych i powstałych w naszych dużych, średnich i małych firmach.

Panu Krasnodębskiemu, naszemu sprawozdawcy, chciałem pogratulować bardzo dobrego prowadzenia negocjacji, bo były to bardzo trudne negocjacje.

Jest to dobry krok w dobrym kierunku.